Moderná spoločnosť trpí nedostatkom telesnej aktivity, čo sa nepriaznivo premieta na zdraví našich občanov, najmä v rozširovaní obezity a s ňou spojených zdravotných komplikácií. Preto je potrebné širšiu podporu športu vnímať aj ako podporu zdravia, ktorá sa iste pozitívne prejaví aj v nižších nákladoch na zdravotníctvo. Propagácia zdravého aktívneho spôsobu života s väčším podielom športových aktivít našich občanov by mala byť jednou z najvýznamnejších priorít Európskej únie v tejto oblasti. Ďalšou významnou prioritou by mala byť podpora európskeho rámca športových súťaží v jednotlivých druhoch športu v záujme združovania sa občanov na báze spoločných záujmov. Som presvedčený, že dobre organizovaná podpora športu zo strany Komisie napomôže aj lepšiemu vnímaniu Európskej únie zo strany našich občanov.